Zginął, bo miał siłę moralną i odwagę zażądać uwolnienia chrześcijanki Asii Bibi, którą skazano na karę śmierci pod zarzutem bluźnierstwa. Jego morderstwo dokonane przez własnego ochroniarza, inspirowane przez muzułmańskich ekstremistów, jest nie tylko kolejnym atakiem na wysoko postawionego polityka w Pakistanie i dowodem na dramatycznie niski poziom bezpieczeństwa w tym kraju, ale przede wszystkim na coraz bardziej widoczne staczanie się tego kraju Pakistanu w stronę, gdzie część sił zbrojnych, sądownictwa i elit politycznych popiera skrycie i jawnie politykę ustępstw wobec politycznych i religijnych muzułmańskich ekstremistów. Wczoraj debatowaliśmy w tej Izbie na temat prześladowania chrześcijan. Dzisiaj przyjęliśmy rezolucję w tej sprawie. Wydaje mi się, że otwiera się pole działania dla pani Ashton i jej służb celem wywarcia dyplomatycznego i politycznego nacisku na pakistańskie władze, które muszą wreszcie zacząć walkę z ekstremizmem religijnym.